Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit mais je crois que l'Europe a effectivement un vrai problème de crédibilité, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer. On est en train de nous faire un procès juridique, en nous disant d'un côté Il y a la politique européenne et de l'autre Il y a la politique des États.

Je voudrais, ici, saluer le commissaire européen, M. Cioloş, qui, dans une tribune du journal Le Monde a eu le courage d'affirmer que cette politique était indispensable pour les plus pauvres des Européens. Si nous ne sommes pas capables de remettre en cause la décision du Conseil, cette Europe sera désavouée par ses citoyens.